Mówimy o organizacji, która również w tym Parlamencie, np. w komisji LIBE, wielokrotnie deklarowała się jako organizacja proaborcyjna, organizacja, która traktuje dziecko nawet nie jako organ ciała kobiety, ale jako wyrostek, który można wedle własnej woli kosmetycznie usunąć albo nie. Naprawdę wysłuchajcie państwo wyjaśnień władz salwadorskich, a nie opierajcie się na tej jednostronnej propagandzie.